Purtroppo negli ultimi anni, complice la crisi economica, sempre più famiglie anche del ceto medio, si trovano in condizioni di emergenza abitativa. Per questo, a mio avviso, andrebbero rivisti i due criteri il primo, il criterio sui pignoramenti bancari, perché non è possibile che intere famiglie che hanno investito nel proprio futuro si ritrovino in mezzo ad una strada il secondo, il criterio per l'accesso della cosiddetta edilizia popolare. Io sono toscano e voglio che le case popolari siano consegnate prima ai toscani, alla mia gente, a chi è residente nel territorio da almeno dieci anni, a chi ha dato un contributo concreto alla ricchezza della mia terra. È inaccettabile che i miei concittadini in difficoltà magari disabili, anziani siano scavalcati nelle graduatorie dei nuovi arrivati, dai rom, dagli stranieri.